Een exit creëert groei en banen, omdat Nederland zijn eigen begroting, zijn eigen handelsbeleid en zijn eigen immigratiebeleid weer kan bepalen. Een exit betekent dat Nederland niet langer miljarden moet afdragen aan de EU begroting, de bailouts en de noodfondsen. Een exit levert Nederland uiteindelijk vele procenten méér groei en banen op en in plaats van een dependance van Brussel wordt Nederland door een exit eindelijk weer een vrij en een soeverein land.